Vous nous dites que les résultats sont là je reste perplexe et je voudrais reprendre ici les propos tenus par un sénateur américain pour inciter son gouvernement à tenir bon.

Leur arrestation n'aurait elle pas pu avoir lieu par d'autres moyens? Si, bien sûr, d'autant plus que ces deux personnes ont été arrêtées après avoir effectué de très nombreux voyages en avion entre leur pays et les États Unis.

Je dois dire, Madame la Commissaire, que vos réponses ne m'ont pas convaincue.